Ich unterstütze den im Trilog gefundenen Kompromiss, der die Verhandlungskraft der Milchbauern gegenüber der verarbeitenden Industrie stärken soll, obschon ich weiß, dass er in manchen Mitgliedstaaten nicht alle Probleme löst, mit denen die Milchbauern zurzeit konfrontiert sind.

Auch in meinem Land, in Luxemburg, ist die Milchwirtschaft aufgrund des hohen Grünlandanteils das Hauptstandbein unserer Landwirtschaft. Unsere Landwirtschaft und unsere Landwirte haben schon lange verstanden, dass es die beste Lösung ist, sich in einer Genossenschaft zusammenzuschließen, welche die Verarbeitung der Milch selbst übernimmt. Fünf Mitgliedstaaten haben im Rat aus genau diesem Grund gegen den Kompromiss gestimmt, der seiner Vorgabe als soft lending Instrument nicht gerecht wird. Die Europäische Kommission hat das Initiativrecht, was legislative Vorschläge angeht, und deshalb möchte ich Sie auffordern, dem Rat und dem Europäischen Parlament noch 2012 einen legislativen Vorschlag zu unterbreiten, um diesen offensichtlichen und kostspieligen Fehler im System zu beheben.

Die jungen und ehrgeizigen Landwirte in Luxemburg und in vier anderen Mitgliedstaaten, die versuchen, sich auf die Liberalisierung des Milchmarkts vorzubereiten und ihre Produktion ausbauen wollen, um nach 2015 auf dem Weltmarkt mithalten zu können, können dies nur, indem sie auch jetzt, so kurz vor dem Ende des Milchquotensystems noch Quoten hinzukaufen.